Tak się jednak nie stało. Cała sytuacja z uwięzieniem przedstawicieli opozycji i groźbami dalszych uwięzień tę sytuację znacznie pogorszyła. Nie może być tak, że przedstawiciele instytucji europejskiej będą się zachowywać tak, jakby się nic nie zmieniło. Wiele tutaj mówiono na temat bojkotu, bo bojkot może mieć różne formy. Ja sobie w każdym razie nie wyobrażam, że przedstawiciele instytucji europejskich oficjalnie przyjadą na mistrzostwa, zasiądą w loży vipowskiej i będą oklaskiwać mecze.